Dzisiejsza debata nie jest pomysłem, który powstał gdzieś pokątnie, prywatnie, ale przede wszystkim jest to debata nad zaleceniami dla Rady i wynika ona z postanowień art. 27 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie promowania praw człowieka i demokracji oraz art.

Jest ona również wynikiem postanowień międzyinstytucjonalnych, chociażby takich jak debata z grudnia 2011 r. w sprawie skutecznego podejścia całej Unii do praw człowieka oraz demokracji.

Powołanie specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw praw człowieka powinno przede wszystkim zwiększyć skuteczność i spójność polityki Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka wiemy, że takiej spójności częstokroć brakuje zapewnić właściwą rolę Parlamentu w procedurze powołania przedstawiciela i nadzoru nad mandatem, który ten specjalny przedstawiciel będzie posiadał.

Przyszłym przedstawicielem Unii Europejskiej powinna być osoba ciesząca się dużym autorytetem w zakresie praw człowieka wśród organizacji i instytucji działających na rzecz praw człowieka, uznana w Europie, uznana w świecie, bowiem taka osoba zagwarantuje właściwą pozycję dla praw człowieka w relacjach Unii z naszymi partnerami.